Într adevăr, România a deținut președinția rotativă într o perioadă plină de provocări, pe care Uniunea Europeană nu le a avut până acum. Mă refer la procesul Brexit, mă refer la faptul că au fost alegerile europarlamentare, ceea ce a făcut ca toată activitatea președinției rotative să se desfășoare în prima parte, în cele 100 de zile. E adevărat, ne am fi dorit ca în 100 de zile să închidem 100 de dosare. Am închis doar nouăzeci, dar eu cred că România a făcut pași înainte și, într adevăr, domnule vicepreședinte, pentru România este un motiv de sărbătoare. Este un motiv de sărbătoare pentru întregul popor, pentru toți cei care cred în România și cei care vor să reprezinte România cu demnitate. Este adevărat că puteam să facem mai multe lucruri, că ne am fi dorit să facem mai multe lucruri, dar nu este ușor să creezi consens între 28 de state membre în care prioritățile sunt diferite. Știm că pe timpul președinției rotative trebuie să fim un mediator foarte bun și un facilitator de consens și cred că acest lucru l a făcut România și a reușit să obțină aceste rezultate. Legat de cadrul financiar multianual, este adevărat, sunt convinsă că noul Parlament, că instituțiile europene vor obține rezultate în ceea ce privește proiecția financiară. Dar și în acest în capitol România a făcut pași importanți, și în ceea ce privește politica de coeziune, și în ceea ce privește politica agricolă comună. Proiectele pot continua, dar, bineînțeles, pentru ca un proiect să aibă eficiența pe care ne o dorim cu toții, trebuie să fie dublat de o proiecție financiară corespunzătoare. Am ales tema principală coeziunea pentru că noi credem că este nevoie de coeziune. Avem nevoie de unitate la nivelul Uniunii Europene, pentru că numai dacă vom da dovadă de coeziune vom putea face pași importanți și poate facem mai mari pași de unii singuri, dar sunt convinsă că vom face pași temeinici împreună. De aceea, cred că coeziunea este foarte importantă, nu numai pe timpul președinției rotative, dar coeziunea cred că trebuie să ghideze acțiunile instituțiilor europene și pe viitor.

La fiecare reuniune, ministrul a prezidat lucrările, a fost o foarte bună cooperare, pentru care i am felicitat pe experții noștri, pe toți cei care s au implicat, pe toți cei care au acționat cu adevărat pentru România și nu împotriva României. Cu câteva minute înainte mă întreba cineva Credeți că eurodeputații români vor fi uniți în a aduce un plus de imagine României?

Acum plec dezamăgită, cu oameni ca dumneavoastră, nu vom aduce un plus României. Lăsați să rezolvați problemele acasă, nu veniți cu ele în Parlamentul European, pentru că aceste lucruri nu aduc un plus de imagine țării noastre. Mai mult, toată lumea a felicitat președinția României. Au fost și lucruri pe care unii dintre eurodeputați au crezut că le putem face mai bine, dar nu au criticat și n o să vedeți aici, în Parlament, foarte mulți eurodeputați care își critică țara. Dar dumneavoastră ați făcut o atunci când vicepreședintele Comisiei Europene a spus că România are un motiv de sărbătoare. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că Uniunea Europeană, documentați vă un pic înainte, nu are atribuții pe sănătate, educație și cultură.

Deci, ați vorbit și de trei elemente pe care nu le cunoașteți. Și cred că nu știți nimic despre realizările Președinției române. Nu cunoașteți faptul că pe timpul președinției o țară nu poate interveni.

Asta a făcut România și m aș fi bucurat dacă la acest proiect deosebit de important pentru țara mea, acest proiect destul de important și foarte important pentru toți cetățenii europeni, s ar fi găsit consens, pentru că am găsit consensul la Comisia Europeană, am găsit consensul la Consiliul European, am găsit consens în rândul multor europarlamentari, am găsit consens la Președintele Parlamentului European, și toți am înțeles că Uniunea Europeană este într un moment de cotitură și, dacă nu vom acționa uniți, nu vom da un sens bun construcției europene. Am ascultat toate sfaturile și, împreună, am realizat aceste lucruri. Eu cred că acestea trebuie să ne ghideze și pe următoarea perioadă, să aducem plusvaloare.

Cetățenii au nevoie de lucruri care să i ajute în viața de zi cu zi, de politici mai apropiate de ei, nu de lucruri pe care să le aducem în spațiul public, crezând că avem mai multă însemnătate din punct de vedere politic. Domnul Lamberts, îmi pare rău că a plecat, pe partea logistică, mi a plăcut acest Jos pălăria eu cred că România merită acest lucru. Pentru noi toate dosarele au fost importante, iar legat de GRECO, analizăm fiecare punct de la GRECO, dar cred că trebuie să se uite și la Belgia, țara din care face parte. Sunt 15 recomandări, din care a implementat doar una. Trebuie să lăsăm ca pe GRECO să nu intervenim noi și să intervină magistrații. Dacă, într adevăr, vrem o independență a justiției, trebuie ca magistrații să găsească consensul, și nu să l implementăm noi. În final, vreau să mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în noi, pentru că încrederea dumneavoastră nu a fost numai încrederea în guvernul României, nu a fost numai încrederea în experții noștri, în diplomații noștri, a fost încrederea într o țară care a deținut pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene, o țară care și a dat primul examen în această funcție și pe care eu consider, și am văzut că mulți dintre dumneavoastră considerați la fel, că l a trecut cu brio. Vă mulțumesc încă o dată pentru implicarea dumneavoastră, pentru sprijin, pentru modul în care am cooperat. Doresc, din nou, succes noului Parlament și sper să aveți aici, în acest for european foarte important, în care am activat nouă ani de zile, să aveți succes, pentru că succesul dumneavoastră este succesul întregii construcții europene.